Il y a une trop grande part laissée à l'appréciation.

Je pense que, pour le déclenchement de ces clauses de sauvegarde, il aurait fallu introduire des critères un peu plus contraignants. C'est un premier point.

Je pense qu'il y a là, également, un problème.